Chciałbym na wstępie podziękować panu posłowi Creutzmannowi za wkład w przygotowanie niniejszego sprawozdania, które jest krokiem w kierunku sprawniejszego egzekwowania praw własności intelektualnej, ochrony niezbędnej dla zabezpieczenia interesów wynalazców, twórców, a przede wszystkim konsumentów. Właściwe uregulowanie tej materii zagwarantuje wysoką jakość udostępnianych produktów. Liczę, że również posłowie kwestionujący konieczność wzmocnienia ochrony praw własności poprą sprawozdanie, którego zapisy są korzystne dla europejskich konsumentów. W ostatnich latach wzrasta liczba przesyłek zatrzymywanych z podejrzeniem nadużycia praw własności. Stały napływ na europejskie rynki towarów podrabianych, powoduje ogromne straty rodzimych producentów, co przekłada się na wzrost bezrobocia. Szczególne niebezpieczeństwo niesie obrót podrabianymi produktami medycznymi, stanowiącymi obecnie czwartą część udokumentowanych naruszeń.

Konieczność wzmacniania ochrony koncentrującej się na bezpieczeństwie obywateli nie może wzbudzać wątpliwości. Dysponujące ograniczonymi zasobami organy celne nie powinny być jednakże obłożone nadmiernymi obciążeniami mogącymi sparaliżować ich funkcjonowanie. W ich kompetencji należy pozostawić kwestie stwierdzania naruszania praw własności na podstawie ustawodawstwa krajowego. Warto natomiast skupić uwagę na nowoczesnych technologiach zarządzania ryzykiem, gdyż obecnie stosowane metody kontroli często nie są wystarczające. Cieszę się, że ten postulat uzyskał akceptację Rady.